Madame la Présidente, chers collègues, dans cette résolution, vous exigez des Britanniques le respect de la libre circulation des individus et le respect des décisions de la Cour de justice européenne. Nous l'avons compris, l'Union européenne veut faire payer ainsi au peuple britannique son désir légitime de liberté et de retour de sa souveraineté. Car, souvenons nous de ce qui s'est passé à peine l'article 50 du traité déclenché, nous avons assisté à une avalanche de sommations et de menaces de la part d'une Union européenne aux abois. En réalité, l'Union européenne a peur, peur de voir le Royaume Uni mieux s'en sortir à l'extérieur de l'Union qu'à l'intérieur, ce qui, évidemment, pourrait inciter d'autres États membres à suivre cette voie vers la souveraineté nationale. Les négociations sont un véritable chantage, un chantage insupportable, mais le Brexit aura eu au moins ce mérite celui de montrer le vrai visage d'une Union européenne antidémocratique et incapable de respecter la volonté des peuples car on ne peut pas négocier avec un revolver sur la tempe.